Monsieur le Président, l'Union européenne est aux abois. Le peuple britannique l'a congédiée et d'autres peuples européens s'apprêtent à en faire autant. Au lieu de se remettre en cause, elle cherche à bâillonner ses adversaires, ceux qu'elle appelle d'un si joli nom les populistes. Le Parlement européen ose aujourd'hui faire l'amalgame entre le populisme et les discours de haine.

Il consiste à diaboliser les patriotes pour mieux les censurer dans les réseaux sociaux. La Commission vient de l'avouer par la bouche de M. Ansip Nous avons pris contact avec les opérateurs de médias sociaux, a-t il dit.

Proust, viennent de désigner la cible de la future censure Marine Le Pen. S'il vous reste un peu d'honneur, Mesdames et Messieurs les européistes, attaquez vous aux vrais discours de haine qui émanent des djihadistes et respectez la démocratie.